Madame la Présidente, menaces, agressions, poursuites pénales contre l'opposition et arrestations sont monnaie courante aux Maldives. La montée de la violence et les atteintes aux droits de l'homme y sont dénoncées bien sûr à juste titre, mais il faut remonter aux sources de cette situation, qui est la pire des violences parce que pérenne, parce qu'imposée à tous. C'est celle qui est générée par la charia, par l'application intégrale de la loi islamique.

Tout ceci s'inscrit contre la liberté et la dignité de l'homme. Aux Maldives, comme dans beaucoup de pays musulmans, elle est le mal intrinsèque. Aux Maldives, elle est l'envers du décor paradisiaque. Aux Maldives, des manifestants peuvent parader dans les rues en brandissant des drapeaux de Daech. Elle fait en sorte que les Maldives sont aujourd'hui parmi les plus gros pourvoyeurs de terroristes qui sévissent en Syrie et en Irak, ceux qui assassinent avec la barbarie la plus abjecte dans nos rues. Nous nous étonnerons toujours, dans cette assemblée qui se gargarise de droits de l'homme, que celle ci ne soit jamais dénoncée en premier lieu, où que ce soit.